Señor presidente, señora comisaria Jourová, este Reglamento tiene sentido. Esta iniciativa tiene sentido. El trabajo que se ha conducido desde este Parlamento Europeo para obtener un resultado está cargado de sentido. Asegurar la identificación a través de un documento europeo de al menos once millones de ciudadanos europeos que residen en algún país distinto de aquel país en el que han nacido, o de mil millones de ciudadanos extranjeros que acceden a la Unión Europea y a su espacio de libre circulación a través de sus fronteras exteriores, tiene sentido. Y tiene sentido que se propenda, con un calendario razonable, con todas las garantías, a la mejor identificación, con todos los instrumentos disponibles por las nuevas técnicas de identificación biométrica y de transmisión de esa información, para prevenir la criminalidad grave transnacional y las amenazas que penden sobre la ciudadanía europea y sobre la Unión Europea en su conjunto.